In Deutschland haben wir eine Verteidigungsministerin, Frau von der Leyen, die die deutsche Bundeswehr in einen Zustand versetzt hat, in dem U Boote nicht tauchen, Hubschrauber nicht fliegen, genauso wie Kampfflugzeuge und Panzer ausgefallen sind. Der einzige Fortschritt, den man bei der deutschen Bundeswehr in den vergangenen Jahren vermelden konnte, war die Einführung von Schwangerschaftsuniformen für Soldatinnen.

Die NATO soll bislang als Verteidigungsbündnis die Sicherheit Europas mit sichern, und das hat sie als Verteidigungsbündnis auch getan. Dort, wo sie allerdings nicht verteidigt hat, sondern aktiv in Drittstaaten eingegriffen hat, hat sie mehr Probleme verursacht als gelöst.

Es wäre im Gegenteil die Wiedereinführung des Wehrdienstes, auch in Deutschland.

Was hier tatsächlich geplant ist, ist etwas anderes Aggressive Kapazitäten in den Händen einiger EU Funktionäre.